tienen la misma extensión que Francia, España e Italia juntas. ¿Se necesita mayor reflexión para entender que estamos ante un fenómeno —el calentamiento global— que afecta a todos y al que debemos responder globalmente? Los países que están implicados en este desastre natural, sin embargo, tienen otra condición. Son países pobres. Y el mismo desastre climático destruye más aquellos que menos tienen. Destruye escuelas, destruye viviendas y destruye sistemas sanitarios. En la que quizá sea mi última intervención como ponente permanente de ayuda humanitaria de este Parlamento quiero reclamar que en la próxima legislatura se avance en la regulación de la figura del refugiado climático. Cada vez tendremos más y más personas que tengan que huir del hambre y de la destrucción como consecuencia de desastres naturales. Y tenemos que darles la esperanza de poder atenderles reconociendo sus derechos, porque aquellos que han perdido todo menos su dignidad no pueden finalmente perder la esperanza en nosotros.